Wie es anders geht, haben wir in einem anderen Ausschuss gesehen. Aber im Umweltausschuss haben sich alle Kollegen zusammengerissen und das Emissionshandelssystem wieder nach vorn gebracht. Jetzt wird es auch in Sachen Energieunion wichtig sein, dass eine Reform des Emissionshandelssystems auf den Weg gebracht wird wie gesagt um Arbeitsplätze und Investitionssicherheit zu schaffen, um auch eine Energiewende in Europa herbeizuführen.